virðulegi forseti það er engin sérstök ill meðferð á ríkisstarfsmanni að um hann gildi sama og um alla aðra starfsmenn viðkomandi stofnunar öllum starfsmönnum stofnunarinnar var sagt upp með nákvæmlega jafnlöngum fyrirvara

ég vil hins vegar bara undirstrika það að

ég held að það sé mikilvægt að menn setji nýjan tón stöður af þessu tagi séu auglýstar það fari fram hæfnismat

ég verð að segja líka að mér finnst það mjög óviðeigandi að koma hér á hið háa alþingi með nafnalista yfir fólk í öðrum stjórnmálaflokkum sem hefði nú verið hægt að stugga við hvað á svona málflutningur að þýða er það hlutverk stjórnmálamanna að tala í skildagatíð að þeir hefðu nú kannski getað gert eitt og annað gegn einhverju tilteknu fólki er það markmið stjórnmálamanna að vera að halda úti einhverjum listum

starfa og hvernig sem þeir geta það og hvar sem þeir starfa og þeir eiga að vera frjálsir framgöngu sinnar

tímabært að leiða hér önnur vinnubrögð fram menn eiga að fá að vera frjálsir skoðana sinna og þann grundvallarrétt eigum við að verja svo á að auglýsa